Monsieur le Président, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce que disent les députés au Parlement européen.

Voilà pourquoi je veux remercier très sincèrement Marielle Gallo et le Parlement européen pour l'intérêt qu'il continue de porter ce rapport en est le témoignage supplémentaire à l'amélioration et au renforcement du respect des droits de propriété intellectuelle.

Néanmoins, je pense qu'il présente un bon équilibre entre tous les intérêts en jeu. Je veux rappeler, notamment en écho aux remarques de M.

Rübig, qu'en effet une protection efficace de la propriété intellectuelle permet d'encourager la créativité et l'innovation et de sauvegarder des emplois en France. Mais permettez moi d'ajouter, si l'on parle de la protection et de la juste rémunération de la création, qu'il ne s'agit pas seulement de la création culturelle ou de la création industrielle. Il s'agit également, au delà, d'une certaine idée de la démocratie, quand on pense au travail des journalistes qui, lui aussi, dans des journaux écrits, mérite d'être protégé et rémunéré correctement.

Borys qui évoquait les problèmes de santé on sait bien aussi ce qui se cache d'une manière générale derrière les risques liés à la contrefaçon. Je voulais souligner, Mesdames et Messieurs les députés, l'engagement de la Commission à travailler, dans les mois qui viennent, très étroitement avec tous les groupes de ce Parlement afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage que Mme Roithová vient d'évoquer. La Commission va continuer sa lutte contre les infractions à la propriété intellectuelle

Je pense aussi que toute lutte doit nécessairement s'accompagner de mesures positives, telles que la promotion et le développement des offres légales. J'insiste sur le besoin, me semble t il, d'augmenter la sensibilité des citoyens, bien sûr des jeunes mais pas seulement des jeunes à ces phénomènes en utilisant je veux faire écho à la demande de M. Engström des données statistiques incontestables sur les conséquences et l'ampleur de la contrefaçon et du piratage et l'analyse aussi, la plus juste possible, de leurs conséquences pour la société et pour l'économie.

La Commission portera une attention particulière au développement de l'Observatoire et des autres mesures annoncées dans notre communication de septembre 2009 en matière de coopération administrative et de dialogue interindustriel. Je présenterai, Mesdames et Messieurs les députés, à l'automne prochain, sur toutes ces questions de contrefaçon, dans toutes les dimensions de la contrefaçon et du piratage, un plan d'action qui s'appuiera concrètement, en termes de communication, de recherche, et de formation des personnels de chacun de nos pays dans le contrôle des frontières, sur les travaux et l'expertise de l'Observatoire que nous allons mettre en place de manière très crédible et très concrète. Nous porterons également une attention particulière à l'amélioration du cadre législatif relatif au respect de la propriété intellectuelle et bien sûr, je le dis à M.

La solution résidera dans une approche équilibrée, proportionnelle, dans le respect des droits fondamentaux des citoyens, et je voudrais dire à Mme Lichtenberger qu'il ne s'agit pas en quoi que ce soit je l'ai d'ailleurs dit devant vos commissions de criminaliser certains comportements, notamment des jeunes. Il ne s'agit pas de cela.

Manders, qui m'interrogeait à ce sujet, mais surtout dire à votre rapporteure, Mme Gallo, qui a insisté sur ce point, que c'est sur la base de ce rapport que nous proposerons comme je crois que cela sera nécessaire des amendements à ce texte pour améliorer le respect, en Europe, des droits de la propriété intellectuelle.